virðulegi forseti ég mæli fyrir fyrir tillögu til þingsályktunar um heimild til handa ríkisstjórninni að fullgilda fyrir íslands hönd

og túnis sem undirritaður var sautjánda desember síðastliðinn samningurinn við túnis kveður á um tollfrjáls viðskipti með iðnaðarvörur og sjávarafurðir og unnar landbúnaðarvörur þegar samningurinn öðlast gildi munu efta ríkin afnema alla tolla og aðrar takmarkanir á innflutningi vöru sem samningurinn tekur til en túnis mun afnema tolla á ákveðnu aðlögunartímabili sem hefst fyrsta júlí tvö þúsund og átta í samningaviðræðum efta ríkjanna og túnis var rík áhersla lögð af íslands hálfu á fríverslun með sjávarafurðir sem reyndist vera eitt erfiðasta atriðið í samningaviðræðunum sjávarútvegur í túnis nýtur ríkrar tollverndar og hafa stjórnvöld þar í landi fram til þessa ekki verið reiðubúin til að semja um fríverslun með sjávarafurðir þannig nær samningur evrópusambandsins við túnis ekki til viðskipta með sjávarfang samninganefnd efta náði þó samkomulagi um fríverslun með sjávarafurðir en niðurstaðan varð sú að fallist var á að túnis fengi langan aðlögunartíma ákvörðun um tilhögun aðlögunartímans verður í höndum sameiginlegrar nefndar sem skal fimm árum eftir gildistöku samningsins taka ákvörðun um tímaáætlun um afnám tolla í áföngum miðað er við að öllum tollum á sjávarafurðir skuli hafa verið aflétt eigi síðar en átján árum eftir gildistöku samningsins á aðlögunartímabilinu skal efta ríkjunum þó veittur árlegur tollkvóti fyrir sjávarafurðir sem nemur hundrað tonnum á hverju ári með tíu prósent tolli vonir standa til að þessi samningsniðurstaða tryggi nægan markaðsaðgang til túnis fyrir íslenskar sjávarafurðir rétt er að taka fram að mjög lítill útflutningur er á sjávarafurðum frá íslandi til túnis og er hann í dag vel innan hins árlega tollkvóta samningurinn við túnis er mjög mikilvægur ekki síst til að tryggja samkeppnisstöðu fyrirtækja á efta svæðinu í norður afríku evrópusambandið stefnir nú að því að koma á sameiginlegu efnahagssvæði við ríki í norðanverðri afríku þannig að sömu upprunareglur gildi á öllu svæðinu og mögulegt verði að framleiða vörur í ákveðnum áföngum hvar sem er á svæðinu

við þetta er í samræmi við það markmið stjórnvalda að tryggja að útrásarfyrirtæki efta ríkjanna búi við jafngóða ef ekki betri stöðu og ríki evrópusambandsins þannig hefur efta áður gert samninga við marokkó jórdaníu líbanon ísrael sjálfstjórnarsvæði palestínumanna og nú túnis

eins og hagsmuni íslands og noregs í sjávarútvegi og er samningur efta ríkjanna og túnis því víðtækari en samningur evrópusambandsins

ísland og noregur lögðu ríka áherslu á að samningar næðust um fríverslun með sjávarafurðir sem er sú samningsniðurstaða sem lögð er fyrir alþingi í dag samningarnir tóku átta ár og reyndu mjög á efta samstarfið á tímabili leit út fyrir að samstarf efta ríkjanna væri í hættu þar sem svisslendingar hugðust gera tvíhliða samning við túnis sem skaðað hefði samstarf efta ríkjanna að lokum tókst þó að ná samningum með því að gefa túnis þann langa aðlögunartíma í fríverslun með sjávarafurðir sem áður er greint frá samhliða fríverslunarsamningnum gerðu efta ríkin hvert og eitt tvíhliða landbúnaðarsamning um tollalækkanir fyrir ýmsar óunnar landbúnaðarvörur eins og tíðkast hefur við gerð fríverslunarsamninga viðskiptin milli íslands og túnis eru ekki mikil í dag enda eru tollar almennt háir þar í landi ljóst er að mikil tækifæri eru fyrir hendi ekki síst eftir að fríverslun hefur verið komið á milli efta ríkjanna og túnis reynslan sýnir að viðskipti aukast gjarnan í kjölfar fríverslunarsamninga sem ísland hefur gert í félagi við hin efta ríkin og hefur slík samningagerð því virkað hvetjandi á viðskipti eins og að hefur verið stefnt að samningi við túnis meðtöldum og samningi við líbanon sem alþingi samþykkti tíunda maí síðastliðinn en sem bíður enn fullgildingar líbana hafa efta ríkin nú komið á fríverslunarsamningum við fjórtán ríki á yfirráðasvæði með tæplega tvö hundruð níutíu milljónir íbúa til viðbótar samningum þeirra við evrópusambandið í næsta mánuði er ráðgert að undirrita samning milli efta ríkjanna og suður kóreu ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísað til síðari umræðu